Ce n'était pas facile au départ et on était plutôt dans une confrontation, mais nous sommes arrivés à un consensus et c'est cela le plus important. Ce consensus permet de protéger le projet global et je crois que là est le grand mérite du Parlement européen.

Dans ce texte, nous réaffirmons la nécessité à la fois d'égalité, de justice et d'équité entre les producteurs et entre les territoires, et je crois que c'est important. Nous avons établi de manière très claire et nous avons confirmé le maintien et le développement des petites fermes, la prise en compte des petites fermes, indispensables pour la qualité et la biodiversité des territoires. Je crois que c'était aussi fondamental. Le fait qu'on ait introduit cette notion de rendre l'agriculture agronomique, de tourner la page de l'agriculture industrielle productiviste,

Ce n'est pas une question idéologique. Enfin, aujourd'hui, le souci que nous avons, ce sont effectivement les menaces sur le budget. Il faudra y répondre de manière claire. Maintenant, ce que nous attendons, c'est de rentrer effectivement dans la deuxième phase, qui est évidemment le débat législatif parce que, au delà des textes, des grandes intentions, c'est dans le débat législatif qu'on verra véritablement où on va, et c'est ce que nous attendons bien entendu. Je voudrais terminer malgré tout en poussant un cri de colère contre l'attitude de l'Allemagne, qui a fait qu'on a divisé par cinq l'aide alimentaire aux plus pauvres en Europe.